Een verlossende uitspraak van Khamenei zou redelijkerwijs voor de hand liggen. Die blijft echter al zo lang uit dat kringen rond Nadarkhani, de veroordeelde predikant, vrezen voor een dramatische afloop van zijn strafzaak in de doorgaans stille kerstdagen van 2011. Collega's, Raad, Commissie, laat Nadarkhani niet in de steek! Verhef uw stem! Bepleit vrijspraak bij de Iraanse autoriteiten! Een Iraanse journaliste belde mij gisterenavond laat op. Ik hoor nog haar stem Waarom houdt Europa zich zo stil, nu Nadarkhani's leven op het spel staat? Het is aan ons, aan de Europese instellingen om op deze prangende vraag een overtuigend, menswaardig antwoord te geven.